virðulegi forseti ég mæli nú fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð fjörutíu og fjögur með síðari breytingum notkun fánans fyrstu grein frumvarpsins hljóðar svo eftirfarandi breytingar verða á tólftu grein laganna a fjórðu málsgrein orðast svo heimilt er að nota hinn almenna þjóðfána í vörumerki eða á söluvarning umbúðir um eða auglýsingu á vöru enda sé vara eða starfsemi sú sem í hlut á íslensk að uppruna og fánanum ekki óvirðing gerð með vöru af íslenskum uppruna er átt við a búvöru sem er ræktuð hér á landi það er kjöt og slíkar afurðir b vöru sem er framleidd hér á landa garðyrkjubýli gróðrarstöð eða garðyrkjustöð c nytjastofna sjávar sem veiddir eru af íslenskum skipum innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi d vöru aðra en matvæli samkvæmt a til c lið og e lið sem er hönnuð og framleidd hér á landi þó að hráefni komi erlendis frá e matvæli önnur en matvæli samkvæmt a til c lið sem hafa verið framleidd hér á landi í að minnsta kosti fimmtíu ár eða samkvæmt sérstakri íslenskri hefð vara telst ekki íslensk að uppruna ef hún er framleidd undir erlendu vörumerki óheimilt er að nota fánann í firmamerki ráðuneytið veitir leyfi fyrir notkun þjóðfánans í vörumerki sem skal skrásetja b liður í fyrstu grein hljóðar svo við bætast tvær nýjar málsgreinar sem orðast svo ráðherra er heimilt í reglugerð að kveða á um nánari skilyrði fyrir notkun fánans samkvæmt ákvæði þessu ráðherra sker úr um álitaefni sem upp kunna að koma um leyfilega notkun fánans samkvæmt ákvæði þessu ég ætla nú að renna hérna aðeins yfir greinargerðina og útskýra málið örlítið betur með frumvarpi þessu er lögð til breyting á tólftu grein laga um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið breytingin miðar að því að rýmka tólftu grein sem heimilar notkun á íslenska þjóðfánanum við markaðssetningu á íslenskum vörum samkvæmt fjórðu málsgrein tólftu greinar laga um þjóðfána íslendinga og ríkisskjaldarmerkið er heimilt að nota fánann í vörumerki eða á söluvarning umbúðir um eða auglýsingu á vöru eða þjónustu enda sé sú starfsemi sem í hlut á að gæðum samkvæmt því sem forsætisráðuneyti mælir fyrir um með reglugerð og fánanum sé ekki óvirðing gerð gert er ráð fyrir því í ákvæðinu að leyfi sé fengið hjá ráðuneytinu fyrir notkun fánans samkvæmt framangreindu þessi málsgrein var lögfest með lögum númer sextíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta sem voru undirbúin af nefnd sem var falið að endurskoða lögin einkum tólftu grein þeirra markmið breytingalaganna á sínum tíma var að auka frjálsræði í notkun fánans það markmið náðist ekki því að aldrei hefur verið sett sú reglugerð hjá ráðuneytinu sem gert er ráð fyrir í lögunum enda hefur þótt erfitt að skilgreina viðmið um gæði þrátt fyrir að framangreind heimild hafi verið í lögunum í um fimmtán ár hefur enginn fengið leyfi til að nota fánann í þessu skyni með frumvarpi þessu sem ég legg fram nú er lagt til að heimilt verði að nota fánann við markaðssetningu vöru án þess að sérstaklega sé sótt um leyfi til þess undantekning frá þessu er þegar fáninn er notaður í vörumerki sem skal skrásetja hjá einkaleyfastofunni en þá þarf leyfi ráðherra fyrir notkun fánans að liggja fyrir orðalagið íslensk að uppruna er nýtt í lögunum og leggur þær skyldur á herðar þeim sem nota fánann að gera það ekki á röngum forsendum eða á villandi hátt

nokkuð langa sögu en það var lagt fram það svarar til frumvarps sem lagt var fram á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en fékkst ekki útrætt einnig lagði þáverandi forsætisráðherra fram lagafrumvörp sem fólu í sér sambærilega breytingu en þau fengust heldur ekki útrædd það var þá á hundrað þrítugasta og áttunda og hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi ýmsir aðilar hafa látið sig málið varða á þessum tíma meðal annars hafa bændasamtök íslands og samtök iðnaðarins sent þinginu umsagnir og ályktað um mikilvægi þess að unnt verði að nota þjóðfána íslendinga til að auðkenna íslenska framleiðslu íslandsstofa hefur einnig unnið að undirbúningi málsins sem og félag atvinnurekenda og fleiri umsögn um áður framlagt frumvarp barst nefndasviði alþingis þann tuttugasta og fyrsta júní tvö þúsund og tíu frá bændasamtökum íslands og með leyfi forseta les ég nú hluta bréfsins bændasamtök íslands fagna framlagningu ofangreinds frumvarps enda hafa samtökin í áraraðir beitt sér fyrir því í samræmi við ályktanir búnaðarþings að fá almenna heimild til notkunar þjóðfánans við markaðssetningu búvara þó vilja samtökin benda á að þau telja ekki ljóst samkvæmt núgildandi lögum og ofangreindu frumvarpi til breytinga á þeim hver skuli hafa eftirlit með óleyfilegri notkun þjóðfánans á söluvarning umbúðir eða í auglýsingu vöru og þjónustu bændasamtök íslands vilja þannig leggja áherslu á mikilvægi þess að nánari ákvæði um skilyrði fyrir notkun þjóðfánans með þessum hætti verði sett með reglugerð samtök iðnaðarins hafa einnig komið með beinum hætti að málinu eins og fyrr segir og sent nokkrar umsagnir þegar frumvarpið hefur verið lagt fram á fyrri þingum með leyfi forseta vil ég lesa upp úr bréfi frá samtökum iðnaðarins sem barst nefndasviði alþingis þann þriðja júní tvö þúsund og tíu en þar segir meðal annars samtök iðnaðarins fagna þeim ásetningi stjórnvalda að heimila notkun þjóðfánans til að markaðssetja íslenska vöru og þjónustu að uppfylltum vissum skilyrðum hins vegar telja samtökin að það markmið breytingarinnar að gera möguleikann á notkun þjóðfánans til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu aðgengilegri en áður hefur verið náð náist ekki nema samtímis verði sett reglugerð sem tekur af öll tvímæli um það hvenær vara telst vera að svo miklu leyti íslensk að notkun fánans sé réttlætanleg lagafrumvarpið eitt og sér tekur ekki af tvímæli um það bæði þessi samtök leggja því áherslu á að samtímis sé samin og gerð reglugerð hjá ráðuneytinu í greinargerð með frumvarpinu eru tekin dæmi um vörur sem engum blandast hugur um að séu íslenskar eins og grænmeti sem ræktað er á íslandi eða kjöt af íslenskum sláturdýrum einnig er gert ráð fyrir að heimildin nái til framleiðslu á íslenskri hönnun svo sem húsgögnum og fatnaði þó úr erlendu hráefni sé en hvað með íslensk matvæli önnur en þau sem að ofan eru nefnd sem eru unnin frá grunni á íslandi en að hluta eða öllu leyti úr innfluttu hráefni svo sem unnar kjöt og mjólkurvörur íslenskt sælgæti brauð kökur og kex sama á við um fjöldamargar aðrar vörur sem eru að meira eða minna leyti íslenskar en erfitt hefur reynst að draga mörkin á milli opinberar stofnanir jafnt sem einkaaðilar hafa í áratugi reynt að svara spurningunni um hvenær vara sé íslensk og hvenær ekki og jafnan gefist upp að draga þau mörk samtök iðnaðarins taka heils hugar undir að forsenda fyrir notkun íslenska fánans við markaðssetningu sé að það sé ekki gert á röngum forsendum eða á villandi máta þannig að bæði þessi stóru samtök eru með mjög svipaða sýn á þetta frumvarp sem áður var fram lagt það er að leyfa notkunina en það sé ekki gert á villandi máta og eftirfylgni sé með reglugerð og eftirliti eins og fram kemur í báðum bréfunum já ætli ég sleppi þessu ekki þá núna ég tel að með þessu endurbætta frumvarpi hafi þessum ábendingum verið mætt í annarri grein segir ráðherra er heimilt í reglugerð að kveða á um nánari skilyrði fyrir notkun fánans samkvæmt ákvæði þessu ráðherra sker úr um álitaefni sem upp kunna að koma um leyfilega notkun fánans samkvæmt ákvæði þessu þetta þýðir að þegar það er ekki alveg skýrt hvort varan sé íslensk framleiðsla eða ekki liggur úrskurðarvaldið hjá forsætisráðherra einnig hefur e lið verið bætt við skilgreiningar það er að matvæli önnur en matvæli samkvæmt a til c lið það er búvara sjávarfang og grænmeti annað en það sem hafa verið framleidd hér á landi í að minnsta kosti fimmtíu ár eða samkvæmt sérstakri íslenskri hefð þetta tel ég til mikilla bóta

aðrar vörur getur verið erfiðara að skilgreina vörur eins og nóakonfekt sæmundur í sparifötunum sem við öll þekkjum svo ekki sé minnst á hið afar þjóðlega og ómissandi malt og appelsín og síríus suðusúkkulaði þessar vörur eru allar framleiddar úr erlendu hráefni en eru framleiddar hér og eru orðnar hluti af íslenskum matarhefð hið sama má segja um ýmsan séríslenskan mat eins og flatkökur kleinur þorramat og fleira það er sem eru með erlendu hráefni þessar vörur mundu þá falla undir e lið frumvarpsins það er vara framleidd hér á landi í að minnsta kosti fimmtíu ár eða samkvæmt íslenskri hefð hvað með fallega borðstofustólinn sem er hannaður af íslenskum hönnuði og framleiddur á íslandi undir íslensku vörumerki en viðurinn og tauið kemur frá afríku eða indlandi slík vara mundi þá falla undir d lið en þar segir vöru aðra en matvæli samkvæmt a til c lið og e lið sem er hönnuð og framleidd hér á landi þó að hráefni komi erlendis frá þessi skilgreining dekkar því þessa hluti þá situr eftir spurningin um vörur sem framleiddar eru úr íslensku hráefni og á íslandi vörur eins og kók slík vara fengi ekki að nota íslenska þjóðfánann á umbúðir þar sem vörumerkið er erlent samkvæmt fyrstu grein þessa frumvarps ég les það aftur upp vara telst ekki íslensk að uppruna ef hún er framleidd undir erlendu vörumerki þau sjónarmið sem búa að baki frumvarpinu lúta fyrst og fremst að því að neytendur geti þegar um er að ræða vöru sem heyrir undir a til c lið gengið að því vísu að vara sem merkt er íslenska þjóðfánanum sé í raun íslensk að uppruna

hugmyndin að baki þessu frumvarpi er einnig sú að þeir sem setja vöru á markað og vilja hefja hana til virðingar sem vöru með íslenskan uppruna til dæmis til að ná athygli erlendra ferðamanna geta merkt hana þjóðfána íslendinga sem væri þá merki um uppruna og ákveðin gæði

þegar ferðamaðurinn kemur auga á íslenska fánann á matvörunni er hann ef til vill líklegri til að kaupa hana þar sem hún vekur forvitni sem íslensk matvara íslensk matvara hefur líka þá ímynd að vera hrein og því hjálpa þessir þættir allir til við að efla markaðssetningu á íslenskum matvörum ég vil einnig í þessu samhengi nefna íslensku lopapeysuna hún er mjög vinsæl hjá erlendum ferðamönnum enda falleg hlý og eiguleg fólk telur sig vera að kaupa íslenska gæðavöru en það hefur komið fyrir að þegar málið er kannað kemur í ljós að ullin er erlend og framleiðslan fer jafnvel líka fram erlendis það eina sem er raunverulega íslenskt er vörumerkið þetta er ekki rétt og með þessum hætti eru neytendur blekktir ekki það að erlend framleiðsla sé endilega verri en íslensk en maður vill vita hvað maður er að kaupa það er málið eins og áður hefur verið nefnt hefur sambærilegt frumvarp verið lagt fram nokkrum sinnum á fyrri þingum það hefur eiginlega verið vandinn allan tímann að skilgreina hvað er íslensk framleiðsla meginbreytingin á þessu frumvarpi til samanburðar við fyrri frumvörp er að skilgreiningar hafa verið skerptar til muna einnig var áður fjallað um fánatímann í sama frumvarpi sem flækti málið óþarflega mikið að mínu mati ég kaus því að búa til annað frumvarp sem fjallar sérstaklega um fánatímann þar sem þessir hlutir það er vörumerkingar og fánatíminn eru lítið skyld í eðli sínu þó að sami lagabálkur gildi um bæði málin það má því ef til vill líkja þessum tveimur þjóðfánafrumvörpum við systkini þau eru tengd en ekki sami einstaklingurinn ég mun mæla fyrir fánatímafrumvarpinu á eftir þegar umræðu í þessu máli er lokið en svona að lokum tel ég að það yrði til mikilla bóta fyrir íslenska framleiðslu ef þetta frumvarp hlýtur náð fyrir augum þingsins og fæst samþykkt